Pani Przewodnicząca!

Zintegrowana polityka morska jest działaniem, które odnosi się do wielu dziedzin gospodarki Unii Europejskiej. Jest także obszarem dziedzictwa kulturowego i elementem świadomości społecznej.

Brak jasnych i klarownych regulacji w zakresie gospodarki morskiej w Unii Europejskiej jest jednym z powodów zapaści w tej branży. Trzeba zadać sobie pytanie Dlaczego większość statków jest produkowana poza Unią Europejską? Jaki jest powód, że firmy rejestrują swoje statki również poza Unią Europejską? W końcu dlaczego praca marynarza czy rybaka jest tak kompletnie nieatrakcyjna? Tych pytań jest znacznie więcej i należy na wszystkie odpowiedzieć, jeśli poważnie chce się traktować gospodarkę morską. Z powodu braku dobrego i przyjaznego prawa kolejna branża zostanie utracona na rzecz krajów Dalekiego Wschodu, które stworzyły przyjazne warunki dla rozwoju branży morskiej. To przede wszystkim cios dla innowacyjnej gospodarki, gdyż branża morska to źródło innowacyjności, a to przecież sztandarowe hasło Unii Europejskiej. W moim kraju, w Polsce, na skutek decyzji Komisji Europejskiej rząd zlikwidował przemysł stoczniowy, nie dając żadnej alternatywy, a budowa gazociągu Nordstream, niezgodnie z konwencjami międzynarodowymi, całkowicie zablokowała rozwój polskich portów. Jako poseł, ale także jako były marynarz, apeluję do Komisji o odpowiedzialne podejście od problemu gospodarki morskiej.